Señor presidente, ese famoso artículo del que hablamos, el artículo 15, dice, entre otras cosas, que la Comisión podrá suspender total o parcialmente los pagos de los programas cuando el Consejo decida que un Estado miembro no ha adoptado medidas eficaces para corregir su déficit excesivo, o cuando el Consejo decida que un Estado miembro no cumple el programa de ajuste macroeconómico.

Este artículo y otros similares no tienen corrección posible, solo cabe borrarlos. Y la propuesta que presenta al Parlamento mantiene su contundencia, y esa contundencia significa recortes a la ciudadanía, una vez más siempre a los bolsillos de los más débiles. Y significa el refuerzo del control del Consejo y la Comisión sobre las regiones y los municipios.

Acabamos de ver lo que ha hecho la Unión Europea con Grecia. Después se les pide perdón con la boca pequeña, y ahora se pone sobre la mesa un nuevo Reglamento que incrementa el poder del Consejo y la Comisión para sancionarnos. Votemos para que sea más fácil que los fondos europeos lleguen a la ciudadanía, no para que les sea a ustedes más fácil obligarles a apretar el cinturón y a sancionarlos.